Ich bin absolut dafür, dass die Dinge, die von Herrn Kollegen Weber erwähnt worden sind, behandelt werden und zwar in diesem Parlament, denn für uns gibt es keine Zweideutigkeit.

nichts gemeinsam!

Ich habe klar gesagt, dass das ein Fehler war.

absolut Und ich habe zugesagt, dass meine Fraktion voll unterstützen wird, dass wir im September Bulgarien auf die Tagesordnung setzen und hier offen diskutieren. Ich habe nichts dagegen. Es ist nichts zu beschönigen. Dort, wo Fehler passiert sind, sind Fehler passiert.